Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo, spoštovani ministrski zbor, kolegice, kolegi, zdaj pred nami je rebalans proračuna za leto dva tisoč devetnajst, kar predstavlja najpomembnejši dokument za državo Republiko Slovenijo. Iz samega proračuna oziroma rebalansa proračuna je pa razvidno, kakšno politiko bo ubrala vlada Marjana Šarca, zdaj dejstvo je, da Bruselj in pa Evropska komisija svarita pred predlogom proračuna, rebalansa za leto dva tisoč devetnajst, ki ga imamo danes na mizi, zdaj Evropska komisija ugotavlja, da proračun za leto dva tisoč devetnajst bo morda neskladen z evropskimi proračunskimi pravili, osnutek proračunskega načrta Slovenije za leto dva tisoč devetnajst predstavlja tveganje neskladnosti z evropskimi proračunskimi pravili je v svojem mnenju ocenila Evropska komisija. Evropska komisija je Slovenijo pozvala, naj v okviru nacionalnega proračunskega postopka ustrezno ukrepa, da zagotovi skladnost proračuna s pravili, ob tem v Bruslju poudarjajo, da tako ko načrt Slovenije kot tudi Komisija napovedujeta, da bi osnutek proračunskega načrta lahko povzročil znaten odklon od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega cilja države. Slovenija je sicer od leta dva tisoč šestnajst v preventivni fazi spremljanja javnih financ, saj izpolnjuje temeljni cilj glede javnofinančnega primanjkljaja, po katerem ta ne sme treh odstotkov bruto domačega proizvoda. Zdaj zelo negativno mnenje o predlogu rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst je izrekel tudi fiskalni svet, ki o rebalansu podaja sledeče mnenje. Predlog rebalansa državnega proračuna je že sprejeti okvir za pripravo proračuna sektorja države, nakazujeta ekspanzivno in prociklično fiskalno politiko v letu devetnajst, ta pa je v pomenu fiskalnega sveta v trenutnih okoliščinah neustrezna. Ob predvidenem ohranjanju ugodnih gospodarskih razmer se bo namreč stanje javnih financ tako po oceni fiskalnega sveta kot tudi Vlade Republike Slovenije strukturno poslabšalo. Pri tem ocenjujemo kot zaskrbljujoče, da bo predvsem za gospodarsko rastjo spodbujena rast prihodkov, spremljalo pretežno trajno povišanje izdatkov in hkrati ne bodo, ki hkrati ne bodo naslovili strukturnih izzivov javnih financ. Vlada Republike Slovenije januarja predloženih proračunskih dokumentih predvideva v letu dva tisoč devetnajst povišanje izdatkov sektorja države za ena cela trinajst milijarde evrov glede na leto dva tisoč osemnajst. Takšna raven izdatkov je v pomenu fiskalnega sveta določeno v nasprotju z zakonodajo, določila zakona o fiskalnem pravilu bi bila namreč spoštovana ob povečanju celotnih izdatkov sektorja države za okoli osemsto sedemdeset milijonov evrov, kar bi predstavljalo najvišjo rast izdatkov po letu dva tisoč devet. V zadnjih mesecih se povečuje tveganje za občutnejšo upočasnitev gospodarske rasti v letu dva tisoč devetnajst od napovedih, na katerih so osnovani proračunski dokumenti, negotovem okolju bi morala vlada slediti načelu previdnosti pri načrtovanju tako javnofinančnih prihodkov kot tudi izdatkov, spoštovanje načela previdnosti ob povečanju negativnih tveganj po oceni fiskalnega sveta pomeni, da bi predvidena dejanska raven izdatkov zaostajala za maksimalno dovoljeno. Proračunski dokumenti pa nasprotno to mejo še presegajo. Postopek priprave proračunskih dokumentov ponovno ne odraža zahteve po časovni usklajenosti njihovega sprejemanja in po srednjeročnem načrtovanju fiskalne politike. Predlog rebalansa državnega proračuna je bil namreč oblikovan še dober mesec po sprejemu sprememb v okviru države Državnega zbora Republike Slovenije, hkrati je bil okvir znova spremenjen samo za eno leto, čeprav zakonodaja zahteva celovito spremembo za tekoče in prihodnja tri leta. To je po oceni fiskalnega sveta problematično, predvsem ker so bili pri oblikovanju vlade sprejeti ukrepi z javnofinančnimi posledicami tudi v prihodnjih letih. Fiskalni svet pričakuje, da bo vlada v pripravi programa stabilnosti nacionalnega reformnega programa pomladi leta dva tisoč devetnajst predstavila verodostojne in celovite proračunske načrte, ki bodo vodili k srednjeročnim vzdržnim javnim financam. Zdaj to je bila ocena tako Evropske komisije kot fiskalnega sveta in ob tem je potrebno poudariti, da ne ministrstvo za finance, ne Vlada Republika Slovenije ne priporočil Evropske komisije pa seveda ne pripomb in pa priporočil fiskalnega sveta nista upoštevala, zdaj v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo mnenja, da je ta proračun rebalans za leto dva tisoč devetnajst grajen predvsem na predpostavki nespremenjene politike, ki pa po mnenju Slovenske demokratske stranke ne ustreza, potem, kar bi Slovenija v danem trenutku potrebovala, to pa je potreba po reformah. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da glede na trenutno stanje, ki vlada gospodarska rast, bi bile te reforme nujno potrebne. Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da so reforme potrebne predvsem na področju pokojnin, zdravstva in pa dolgotrajne oskrbe, na katero opozarja tudi Evropska komisija, predvsem pa so reforme potrebne za zagotavljanje socialne varnosti ljudi in ne zaradi tega, da bi pričakovali pričakovanja evropske oziroma bruseljske birokracije. V Slovenski demokratski stranki smo tudi pri predhodnih s prejemanju proračuna večkrat opozarjali, da sprejemamo proračun zaradi državljank in državljanov Republike Slovenije in ne zaradi Bruslja, Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da se bo gospodarska rast postopoma zmanjševala, prav tako tudi stopnja brezposelnih, pri čemer se stopnja neaktivnih starejših in nizko usposobljenih delavcev še vedno ostaja visoka, zato ocenjujemo, da so strukturne reforme pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe postaja vse bolj nujne, če želi Slovenija ostati na poti dinamične in trajnostne rasti. Staranje prebivalstva kliče z znatnim naložbam, ki bi olajšale pritisk na sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe, zdaj iz rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst, pa, saj v Slovenski demokratski stranki iz številk, ki so dane v dokumentu, ne vidimo, bi rekel, nobenih ključnih zadev, ki bi zagotovile, bi rekel, trajnostni razvoj Slovenije, to pa so predvsem te tri reforme, zdaj v Slovenski demokratski stranki zelo pogrešamo to, da vlada oziroma ministrstvo za finance ni predložila rebalansa proračuna za leto dva tisoč dvajset, kar je seveda neka nova praksa, in sila nenavadno dejstvo je, da iz te ugotovitve dejansko tudi na srednji rok se ne more ugotoviti stabilnost javnih financ, na to je opozoril že tudi fiskalni svet, na to smo opozarjali že tudi v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, zdaj, spoštovani minister, v nadaljevanju razprave pričakujem ta odgovor, zakaj ni bil pripravljen proračun za leto rebalans proračuna za leto dva tisoč devetnajst oziroma kdaj v državnem zboru lahko pričakujemo, da bo vlada predložila rebalans proračuna za leto dva tisoč devetnajst in da bomo lahko ugotovili, kaj to predstavlja tudi za srednjeročno vzdržnost javnih financ. Poudarjati je potrebno, da rebalans proračuna temelji na jesenskih napovedih, dejstvo je, da pa proračun sprejema državni zbor danes verjetno samo nekaj dni pred tem, ko bo UMAR napovedal že nove napovedi spomladanske, zdaj, vlada se je odločila za nekatere ukrepe, ki dejansko trajno povečujejo odhodke, ni pa ukrepov, ki bi zagotovili trajno povečanje prihodkov, s tem ocenjujemo v Slovenski demokratski stranki, da se lahko, bi rekel, destabilizira stanje in pa vzdržnost javnih financ. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da gospodarska rast se mora občutiti tudi v žepih državljank in državljanov Republike Slovenije, vendar v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da to povečanje v denarnicah državljank in državljank Republike Slovenije ne sme biti, bi rekel, na račun dodatnega obremenjevanja gospodarstva oziroma proračuna. Iz rebalansa proračuna je pa predvsem to razvidno, da je vlada z določenimi ukrepi trajno povečuje svoje ukrepe, zdaj, če se pogledamo še same številke, dejstvo je, da s proračunom v letu dva tisoč devetnajst bo Slovenija prvič presegla proračunske prihodke, ki bodo presegali deset milijard evrov, če izpostavim številko oziroma naredim primerjavo s prihodki v letu dva tisoč petnajst, ki so bili približno osem in pol milijard, lahko ugotovimo, da gre tukaj noter za povečanje skoraj dveh milijard evrov, zdaj, če si naredimo pa primerjavo, od kje izvira te razlike, pa lahko ugotovimo, da največje povečanje seveda sledi iz pobranih davkov, v primerjavi z letom dva tisoč petnajst je to povečanje za približno ena cela šest milijarde evrov, to pomeni največ povečanje iz naslova davka na dohodek in dobiček in pa na domači davki na blago in storitve. Iz tega lahko ugotovimo, da glavno zaslugo za rast prihodkov v slovenskem proračunu ima gospodarstvo in ta vlada se v tem rebalansu ni odločila, da na neki način dodatno razbremeni gospodarstvo, iz, bi rekel, nekaterih informacij pa lahko pričakujemo, da bo v vlada z ukrepi, ki jih pripravila za prihodnost, slovensko gospodarstvo že po praksi in politiki prejšnjih vlad dodatno obremenjevala, zdaj, spoštovane kolegice, kolegi, jaz mislim, da se na današnji seji lahko zahvalimo predvsem gospodarstvu, zaposlenim v slovenskem gospodarstvu, da bo proračun za leto dva tisoč devetnajst presegel deset milijard evrov prvič v zgodovini Slovenije. V Slovenski demokratski stranki smo že večkrat poudarjali, da ugotavljamo, da trošarinska politika prejšnjih vlad in sedanje vlade ni ustrezna, Slovenski demokratski stranki ni jasno, zakaj je so cene naftnih derivatov v sosednji Avstriji bistveno cenejše kot v Sloveniji, zakaj so, zakaj je kurilno olje v Avstriji cenejše, kot je v Sloveniji. Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je trošarinska politika neustrezna tako na področju naftnih derivatov, tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, kar je vsekakor razvidno tudi iz rebalansa proračuna, kajti zanimivo je, da bodo trošarinski prihodki v primerjavi s planiranimi padli za več kot petdeset milijonov, kar je razvidno, da se denar iz trošarin, bi rekel, seli dejansko v avstrijski proračun in pa v proračun sosednje države Hrvaške. Zdaj ta vlada večkrat poudarja, da se dolg države zmanjšuje. Res je, dolg države se zmanjšuje, vendar dolg države se zmanjšuje zgolj v strukturi bruto domačega proizvoda, dolg države se pa zmanjšuje izključno zaradi tega, ker se bruto domači proizvod, bi rekel, po zaslugi gospodarstva dviguje, če pa pogledamo realni dolg države oziroma neto dolg države, pa lahko ugotavljamo, da se ta ne spreminja oziroma da se bo lahko po eni strani tudi povišal. Zdaj Vlada Republike Slovenije pričakuje tudi povišanje prihodkov iz naslova evropskih sredstev tukaj smo v Slovenski demokratski stranki skeptični da bo do tega res prišlo, dejstvo je, da tako slabega črpanja evropskih sredstev, kot je bilo pod vlado Mira Cerarja in kot pod sedanjo vlado, še nismo imeli v zgodovini Slovenije, dejstvo je, da je na tem področju odstopil že tudi v sedanji vladi en minister, in v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozivamo Vlado Republike Slovenije, da vloži maksimalni napor, da bo to črpanje evropskih sredstev uspešnejše. Zdaj, če si pogledamo pri odhodkih, odhodki bodo prav tako prvič presegli deset milijard evrov in so v primerjavi z letom dva tisoč petnajst približno za pol milijarde evrov višji, zdaj, plačilo obresti bo še vedno predstavljalo približno osemsto milijonov evrov. Slovenski demokratski stranki pa seveda je vprašanje za tudi predsednika vlade in pa ministra za finance, da se povečujejo v primerjavi z letom dva tisoč petnajst socialni transferi za povečevanje socialne varnosti približno za sto deset milijonov, zdaj tukaj govorim o gospodarski rasti, govorimo o zmanjšanju brezposelnosti, bi rekel, gospodarsko rast imamo v primerjavi z letom dva tisoč petnajst, iz rebalansa proračuna je pa razvidno, da se za povečevanja socialne varnosti v primerjavi z letom dva tisoč petnajst povečuje ta postavka za približno sto deset milijonov evrov, še bolj zaskrbljujoč je podatek je, če naredimo primerjavo z letom dva tisoč petnajst, in sicer transferi v javne zavode, poglejte, transferi v javne zavode je leta dva tisoč šestnajst so znašali približno ena cela štiriinšestdeset milijarde evrov po rebalansu sedanjega proračuna. Spoštovani minister za finance, pa znašajo v približno dve cela ena milijarda evrov, to pomeni transferi v javne zavode v primerjavi z letom dva tisoč petnajst se povečuje za približno petsto milijonov evrov, petsto milijonov evrov višji prihodki, mislim, izdatki za transferje v javne zavode, mi pa imamo višje čakalne vrste v zdravstvu in imamo višje storitve v domovih za ostarele, tukaj bi res naprosil tudi predsednika vlade, ministra za finance, da obrazloži, zaradi česa se je povečali prihodki za javne zavode v obdobju v primerjavi s proračun z letom dva tisoč petnajst za približno pol milijarde evrov. Še enkrat bi ponovil, da je ta vlada Mira Marjana Šarca gradi politiko na predpostavki nespremenjene politike, predvsem pa da v primerjavi z vlado Alenke Bratušek in pa vlado Mira Cerarja, ki je ta politika temeljila predvsem na politiki zadolževanja in pa politiki doda dodatnega obremenjevanja gospodarstva, bomo lahko pod vlado Marjana Šarca verjetno priča deli in vladaj. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo na matičnem odboru za finance vložili šestnajst amandmajev, ki temeljijo predvsem na dodatnem razvoju Slovenije, in da bi ta proračun bil bolj razvojno in pa ciljno naravnan, predlagali smo preusmeritev določenih proračunskih postavk v višini petinštirideset milijard, vseh šestnajst amandmajev, ki so bili vloženi, so pa temeljili predvsem na vlaganje v infrastrukturo izboljšanje in hitrejše gradnje cest in pa, bi rekel, en amandma, ki se nam zdi, bi rekel, še posebno pomemben, in sicer pet pet dodatnih milijonov povečanja sredstev v podprogram v dejavnosti na področju dela družine ter socialnih zadev, in sicer za plače stanovalcev v domovih za starejše, dejstvo je, da zaradi določenih ukrepov, ki jih je sprejela ta vlada, so se storitve v domovih za starejše bistveno povečali in s tem, bi rekel, obremenili končnega porabnika, zdaj na žalost smo bili na matični delovnem telesu priče, da je koalicija zavrnila vse amandmaje opozicije ter mi to, bi rekel, obžalujemo danes ostaja, bi rekel, ponovna priložnost, da se razmisli, kateri amandmaji, ki so bili predlagani s strani Slovenske demokratske stranke, se lahko sprejmejo, žalostno pa je, da se, bi rekel, tudi tukaj nadaljuje politika, ki jo je izvajala že prejšnja vlada, vlada Mira Cerarja, ko v štirih letih, bi rekel, prvič v zgodovini Slovenije ni bil sprejet niti en amandma opozicije, niti en amandma opozicije, in danes, bi rekel, verjetno lahko pričakujemo podobno zgodbo. Zaradi vsega navedenega v Slovenski demokratski stranki predloga rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst ne bomo podprli. Hvala lepa. Stališče poslanske skupine ...